C'est écrit dans les traités. Un siège et un seul Strasbourg! C'est écrit dans les traités. Plusieurs lieux de travail, c'est vrai, pour différentes activités parlementaires. Le rapport d'initiative dont nous débattons aujourd'hui c'est le titre qu'il porte est censé être consacré à la localisation des sièges des institutions européennes. Je déplore que nos deux corapporteurs aient évacué, d'un revers de la main, la question de la localisation des sièges d'autres institutions européennes pour ne se focaliser nonobstant le titre qu'ils ont conservé pour leur rapport que sur la seule question du siège du Parlement européen. Il faut savoir que la question du siège du Parlement européen ne peut pas être traitée isolément elle est partie intégrante de la question des sièges des institutions européennes. C'est ainsi depuis les origines de la construction européenne. Il y a un principe auquel, traité après traité, déclaration politique après déclaration politique, tous les États membres constituant l'Union européenne se sont montrés attachés, à savoir celui du polycentrisme, de la répartition géographique des différents lieux et centres décisionnels, lieux et centres de pouvoir sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, exprimant en cela la diversité politique, géographique, économique, culturelle et historique de l'Union européenne.

Force est de constater qu'à sembler tourner le dos à notre histoire et à notre culture, nous prenons le risque de tourner le dos à certains fondements du projet européen. Peut être est ce le dessein caché de certains des propagateurs de la campagne anti Strasbourg que de vider en quelque sorte de sa substance politique le cœur du projet européen?